Mais permettez moi, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, chers collègues, de me demander si nous ne sommes pas carrément à côté de la plaque.

C'est donc dire l'importance de la décision que nous allons prendre, non seulement pour assurer la relance, mais aussi pour le bien être de nos concitoyens, à une condition majeure c'est que les décisions prises par le Parlement aujourd'hui, en accord avec la Commission, soient effectives dans la réalité, dans les semaines et dans les mois qui viennent.

Dans tous les pays, les programmes opérationnels viennent d'être adoptés, et nous savons que la plupart des autorités de gestion de ces pays ne voudront pas que les programmes opérationnels soient modifiés. Dans quinze mois, au 30 juin, Monsieur le Commissaire, ne prévoyez pas trop de personnel pour établir les rapports, l'analyse de ce qui sera fait, car il ne se sera pas fait grand chose si l'on attend que les États membres, les autorités de gestion et les partenaires se mettent à agir.

Nous avons besoin de la Commission, nous espérons que la Commission nous écoutera.